l'intérêt que manifestent un très grand nombre de députés pour cette matière et pour cette supervision financière. Je voudrais vous dire avant tout qu'il s'agit, comme plusieurs l'ont rappelé, de la première véritable leçon tirée de la crise financière. Nous avons beaucoup débattu de très nombreux textes, mais la mise en place de la nouvelle architecture de supervision et d'un Comité du risque systémique est réellement la première leçon que nous tirons tous ensemble, en Europe, de cette crise financière. Le deuxième élément sur lequel je veux insister, c'est qu'il s'agit du début d'un processus. Comme Michel Barnier vient de le rappeler, nous allons mettre en place toute une série d'autres éléments dans le cadre de ce processus. La régulation doit être encore fortement renforcée et plusieurs y ont fait allusion. Nous allons poursuivre, de la même manière, le travail entre la Commission, le Conseil et votre Parlement. La Présidence belge est en tout cas tout à fait décidée à s'investir de la même façon. J'espère que, dans les prochains jours, nous pourrons effectivement avancer en ce qui concerne la directive sur les fonds d'investissement, les hedge funds et autres fonds d'investissement. Nous mènerons bientôt des débats sur les agences de notation.

Nous avons déjà proposé, et tout cela est convenu, que lors de l'ECOFIN informel, la présidente de la commission ECON, Mme Bowles nous rejoigne pour faire le point sur l'état d'avancement de nos travaux.

Je vous donne en tout cas rendez vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour faire avancer de la même manière, avec la même détermination, un certain nombre d'autres textes qui vous seront à nouveau soumis. Merci, en tout cas, à toutes celles et à tous ceux qui ont fait que l'on ait pu, au cours des derniers mois, avancer dans ce dossier qui, je le répète, est réellement la première leçon importante tirée de la crise financière.